Ich unterstütze den Bericht, und ich hoffe vor allem, dass der Vorschlag zur Einführung transnationaler Listen heute eine Mehrheit erhält, denn ich bin davon überzeugt, dass transnationale Listen gut sind für die europäische Demokratie. Ich bedaure es sehr, dass mein Kollege Elmar Brok, den ich sehr schätze, im Moment nicht mehr im Plenarsaal ist. Ich muss sagen, dass mich seine Argumente und auch die anderer hier heute überhaupt nicht überzeugt haben. Ich habe heute früh ein Rundfunkinterview gehört, wo Kollege Brok sagt, die Bürgerinnen und Bürger müssten wissen, wen sie anrufen können und wem sie E Mails oder Briefe schreiben könnten. Das wäre der Bezug sozusagen zum Abgeordneten vor Ort, und er möchte ja auch nur in Westfalen Lippe gewählt werden.

Ich kriege auch Mails und Briefe aus ganz Europa, weil die Bürgerinnen und Bürger unsere Adressen kennen. Sie wissen, dass wir hier über ihre Belange entscheiden, und sie schreiben uns und nehmen Kontakt zu uns auf. Ich finde, bei transnationalen Listen könnte Herr Brok genauso weiter auf der nationalen Liste, nämlich in Ostwestfalen Lippe, kandidieren oder auf der transnationalen. Das ist doch seine Entscheidung.